Señora presidenta, hace tres años yo me encontraba en el Maidán acompañando a quienes clamaban por Europa con la voz clara y las manos en alto. Entonces vi pasar ante mí el cadáver envuelto en la bandera de la Unión Europea de un hombre, asesinado, que dio la vida por querer pertenecer a la Unión Europea. Con su espíritu en la memoria, no pretendo sino recordar que nuestra Unión Europea es el sueño de la libertad, un sueño del que nosotros disfrutamos a diario, pero que para los ucranianos no es una realidad. Para ellos, la realidad es la última ofensiva sobre Avdiivka, esa que ha destruido 144 hogares dejando a tantas personas, a 22 grados bajo cero, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin abrigo. Ucrania está intentando acometer reformas de estándares europeos y ello le está costando grandes esfuerzos a la sociedad civil. Pero los ucranianos necesitan mirar al cielo y respirar. Si del cielo solo siguen cayendo proyectiles que destruyen sus hogares, sus sueños y sus vidas, no podrán avanzar hacia un futuro mejor. No podemos permitir que se produzca una violación del alto el fuego contemplado en los acuerdos de Minsk y que Rusia vulnera permanentemente. Por eso, quiero manifestar —termino, señora presidenta— ante el representante de la señora Mogherini el apoyo a la alta representante para que se mantenga firme ante esta sanción.